Señor Presidente, quiero hacer un anuncio a la Cámara. El Gobierno de Taiwán ha comunicado al Consejo, a través de las representaciones permanentes, al Parlamento y a la Comisión que, desde hoy, desde el día 11 de noviembre, procede a la exención de visado para Chipre, para Bulgaria y para Rumanía. En consecuencia, los 27 países de la Unión Europea pueden acceder sin necesidad de visado al territorio de Taiwán.

dentro de un momento, se pronuncie la Cámara, señor Presidente, aprovecharé la ocasión para felicitar a todos los grupos políticos por el apoyo que han prestado a este expediente, al pueblo de Taiwán y a las autoridades de Taiwán, así como a su potentísima diplomacia.